Spoštovani, hvala za besedo. Za ilustracijo resnosti situacije pač na na terenu v Halozah bi kar, navedel občino Cirkulane, ki ima kar petinpetdeset plazov. Sanacija samo enega plazu pa, kot smo že prej, govorili o tem, pa tudi tam do petsto tisoč evrov lahko, ne. In, leta tisoč devetsto devetinosemdeset oziroma letos bo minilo trideset let od zelo hude ujme, ki se je zgodila pač nad celo regijo, Halozami in celo področje tretjega in četrtega julija, so se potem po poteh močnih poplavah sprožili usadi, plazovi in blatni tokovi, ki so uničevali bivanjske in gospodarske objekte, infrastrukturo in vse ostalo. In do takrat, ne, bistvu se na tem območju Haloz sprožilo tisoč osemsto, plazov in usadov. Usadi so pač tele blatne vode, ki pač potem, rušijo oziroma vse pred sabo, se sprošča energija. in glede tega imam tudi vprašanje, ali načrtujete večanje sredstev za sanacije plazov na območju celotne države. Saj ste že prej tudi odgovorili delno. Če da, v kakšnem obsegu in kdaj? Pa če mogoče celo načrtujete tudi kakšne spremembe predpisov s področja varstva pred plazovi in sanacije posledic v smislu razširitve upravičencev do sredstev za sanacijo? Pa, če še, načrtujete striktnejšo obravnavo geoloških podnebnih pogojev pri določanju območij, primernih za gradnjo, nadomestno gradnjo, ali pri gradnji pri izdaji gradbenih dovoljenj, zlasti pod vidikom ogroženosti s strani plazov in poplav? In, žal je tudi tako, da nihče ne želi biti na mestu družin, nad katerimi vsak dan visi grožnja nenadnega poslabšanja razmer, ki lahko pomenijo uničenje njihovega vira preživljanja ali pa celo bivanjskih oziroma bivališč. In, težko se je ob vsaki napovedi dežja s strahom ozirati v nebo in otroke peljati k sorodnikom. To drastično poslabša kvaliteto življenja in, načenja zdravje. Zato prosim pač, da se jim pomaga. Hvala.